Lo afirman el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales y la representa directamente este Parlamento Europeo desde hace cuarenta años ―la única institución directamente elegida por la ciudadanía. Solo que, en este momento de la última elección, es la primera vez en que la participación electoral ha subido por encima del 50 después de haber declinado elección tras elección.

Por la fuerza motivadora de que cuando la ciudadanía vota influye decisivamente en el liderazgo de la Comisión Europea, en su presidencia, y usted ha sido incapaz de ejercer su autoridad para preservar a los candidatos que dieron la cara ante el electorado, ni siquiera al candidato Frans Timmermans, que ha sido vetado por Estados que fueron puestos en su sitio, precisamente por la defensa de Timemermans del Estado de Derecho y de la democracia, Pero a este Parlamento le toca la última palabra no solamente en la investidura de la candidata a presidir la Comisión sino en la de todas y cada una de las candidatas y de los candidatos a integrar la Comisión, los veintiocho. Y hará bien en examinar con rigor y rechazar a aquellos que no se comprometan con el desafío social, climático, digital, pero también con la mirada migratoria, que debe ser cambiada para impedir que pueda ser posible que se criminalice a quien salva vidas en la mar —como se ha hecho con la capitana del Sea Watch —o con que la Unión Europea no esté a la altura de su acción humanitaria para impedir acciones de retorno a países inseguros como Libia —donde un campamento de refugiados ha sido bombardeado con un balance criminal de cuarenta víctimas mortales—.